Demokratie in freier Selbstbestimmung das ist das Gegenteil von gelenkter Demokratie.

können, dass in Europa wieder Grenzen durch Gewalt verschoben werden, dass die Sicherheitsarchitektur, die wir mühsam in diesem Kontinent aufgebaut haben, vor allen Dingen nach dem Ende des Kalten Kriegs, in Frage gestellt wird? Wer hätte es für möglich gehalten, dass das Recht des Stärkeren in Europa wieder Einzug hält? Wir stehen für die Stärke des Rechts! Meine Damen und Herren! Die Angst vor Krieg ist nach Europa zurückgekehrt. Was in der Ukraine geschehen ist und geschieht, geht uns alle an. Ich will deshalb hier wiederholen, gerade auch in der Verbindung mit den Kollegen in Kiew Das Europäische Parlament hat die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine immer verteidigt, und wir werden dies weiterhin tun. Wir werden dies deshalb tun, damit der Traum der Menschen in der Ukraine, der Traum der Menschen, die auf dem Majdan gekämpft haben, damit die Forderungen des ukrainischen Volkes Realität werden können. Wir kämpfen für eine demokratische, für eine rechtsstaatliche Ukraine, deren Verfassung und Wahlrecht reformiert wurden, ein Land, das massiv gegen die Korruption vorgehen will, in dem die Menschenrechte geachtet und vor allen Dingen auch die Rechte der Minderheiten geschützt werden. Wir unterstützen eine Ukraine, deren Wirtschaft gedeiht, in der sich die soziale Kluft schließt und alle Menschen eine gute Zukunft haben. Der Tag, an dem diese Ukraine Realität wird, wird der Tag sein, an dem sich das Versprechen der friedlichen Revolution auf dem Majdan erfüllt. Wir und ich glaube, ich spreche im Namen der überwältigenden Mehrheit der Mitglieder des Europäischen Parlaments werden das ukrainische Volk dabei unterstützen, diesen Traum vom Majdan zu erfüllen. Deshalb heute diese

sprechen wird. Danach erfolgt die Abstimmung, und nach der Abstimmung werde ich hier vor Ihren Augen den Übermittlungsbrief des Europäischen Parlaments an den Rat unterschreiben, um damit den formalen Vorgang für die abschließenden Prozeduren in